Herr Präsident! Wer den Klimawandel stoppen will, muss investieren, und zwar viel investieren.

Und ich glaube, da liegt es nahe, dass wir sagen, dass die Europäische Investitionsbank sich zu einer weiterentwickeln und dabei auch eine zentrale Rolle bei einer nachhaltigen Investitionsstrategie der EU einnehmen soll. Für uns Sozialdemokraten ist dabei wichtig Wir brauchen eine strikte Fokussierung auf erneuerbare Energien, wir brauchen eine Förderung der Energieeffizienz in der Industrie, im Verkehrssektor und im Gebäudebestand. Bei all dem muss auch die soziale Dimension des damit einhergehenden Strukturwandels berücksichtigt und entsprechend unterstützt und gefördert werden.